Izvolite. Hvala, predsednik. Ravno kot priročno današnji razpravi ena sveža novica, in sicer Slovenija ostaja država z najvišjim deležem slabih posojil, kjer je posojilodajalec država med vsemi torej državami članicami Evropske unije. Kot kažejo podatki Eurostata, so v letu dva tisoč sedemnajst slaba posojila v Sloveniji predstavljala štiri odstotke bruto domačega proizvoda. Še bomo se morali s tem ukvarjati. Rečeno je bilo v preteklih razpravah, samo ena stvar, in sicer, da je bil določen del že opravljen, tudi preiskave DUTB-ja v Logarjevi preiskovalni komisiji, drži, v določenem delu se je preiskovalna komisija dotaknila prenosa, ampak vi morate vedeti, ona preiskovalna komisija je imela mandat, če se ne motim, od aprila, marca dva tisoč petnajst, pa dogodki v DUTB-ju se dogajajo, resnično vam povem, danes, včeraj, stvari so aktualne in akutne. Ne gre za zgodbe samo za nazaj, ampak stvari, ki so se dogajale včeraj. Javni interes in nekje je bilo izraženo, ali je javni interes. Seveda je javni interes za ustanovitev te preiskovalne komisije. Namreč več primerov kaže na možnost, da so obstajale izven institucionalne politične odločitve, ki so vplivale na delovanje DUTB-ja. Torej javni interes je ugotoviti politično odgovornost za vzpostavitev sistema DUTB-ja, ne, in ta DUTB zagotovo vzbuja sum obstoja nepravilnosti in politično odgovornost na samo upravljanje DUTB-ja. Vlada, ponavljam, iz skupščine Družbe za upravljanje terjatev bank. Naprej javni interes. Ali je DUTB upoštevala preverjanje kupcev terjatev. To je javni interes. Ali je bilo to vse v zvezi z našo obstoječo zakonodajo? Naprej, po kakšni metodologiji so bile izračunane cene prodanih terjatev? V kolikšni meri so originalni dolžniki preko povezanih oseb prišli do odkupa svojega premoženja? Seveda, zato je javni interes. In zagotovo je v javnem interesu ugotoviti ali so bile terjate prodane na učinkovit način, torej z doseganjem najboljšega možnega izkupička. In tudi je v ugotoviti, ali so bili prenosi terjatev med DUTB in SDH transparentni in izvedeni na tak način, da vzpostavijo optimalno stanje javnofinančnega položaja države. Zdaj pa ena stvar, omenjeni so bile samo prenos terjatev, kako so bile prenešene in da nekatere niso bile, niso imeli potrebe, da bi bile prenesene. Imam pa še en drug primer, ne, druge primere, in sicer da so bila nekatera, nekatere terjatve prenesene zgolj zato, da bi bila ta podjetja potem v nadaljevanju razbremenjena svojih obveznosti, ne. Ampak ni potrebno, da vsem, vseh primerih danes tukaj govorimo, fajn, da bi, ker ti ni to cilj današnje razprave, ampak boli pa to dejstvo, da so potem vskočili določeni skladi, ko so bila ta podjetja prenesena z določenimi skonti, da so se sami razbremenili, da potem taisti ljudje ostajajo na teh funkcijah in počasi odkupujejo svoje to premoženje preko skladov, York sklad je bil omenjen. Pa ena stvar. Kdo sedi v York skladu? Resnično ne vemo. Ampak nekaj oseb se pa kolovari, ne. Isti ljudje sedijo v skladu York, ali pa v tej slovenski inačici sklada York, ne, govorimo o podjetju Elements na primer, isti ljudje, ki so bili predhodno vključeni uslužbenci istih podjetij, ki so pristajale na slabi banki. Zdaj eno osebo vemo, ne, ampak to še ni vse. V skladu York na spletni strani se da dobiti, ne, sedi ena oseba, ki je hkrati, pozor, član sveta Agencije za varstvo konkurence. Član sveta Agencije za AVK-ja, za varstvo konkurence, hkrati eden izmed uslužbencev sklada York kupuje tukaj terjatve, ja pa pa po mojem res to dobra izbira, ne, kaj bi rekli? Kdo ga je tja imenoval? Naprej bi še eno stvar apeliral, in sicer slovenski mediji. Preteklosti so slovenski mediji bili učinkoviti pri razkrivanju zgodb na DUTB-ju, jaz upam, da bo tako tudi v prihodnje. Imre Baloh, ne, recimo je bil eden izmed tistih, ki je v slovenskih medijih na zaprti njihovi seji Upravnega odbora DUTB-ja, potem ko so posnetki prišli ven, je bilo to znano, je dejal: "Skoncentrirati se moramo na dva, tri sovražnike in začeti kopati po njihovi preteklosti." to so potem mediji objavili te posnetke iz njihovih internih sej, ampak pozor, ne, še ena druga stvar iz teh zaprtih sej, ki so jih mediji objavili. Zelo so se bali Računskega sodišča, med drugim so dejali, je gospod Simoneti dejal: "Morali smo dati skoraj stoodstotno vseh podatkov o našem delu in o delovanju. Toda za leto dva tisoč štirinajst nimamo kaj dosti pokazati. Ni tako?" Se je vprašal. V nadaljevanju gospod Simoneti: "V prihodnosti moramo biti bolj pozorni, ker Računsko sodišče spet prihaja. Osredotočili se bodo na implementacijo, kako upravljamo specifičnimi primeri, slaba posojila." In naprej govori: "Pogledali bodo dokumente, če terjatev ne prodajamo prvotnim dolžnikom. Moramo se pripraviti, vsaj za leto dva tisoč petnajst, ker za leto dva tisoč štirinajst smo zagotovo mrtvi. Nič od tega ne obstaja za leto dva tisoč štirinajst." Kdo je imenoval gospoda Simonetija tja? Politika ga je nastavila. Politika ga je nastavila s šefom pravnega odbora. Nadalje gospod Simoneti reče: "Res ne vem, kako naj se soočimo s to invazijo Računskega sodišča." Torej, če te nekdo preiskuje ali pa nekdo nadzira tvoje delo, imenuješ to invazija, in potem en drugi član reče, tam prisoten gospot Čirovlik: "Kako ustaviti to invazijo? To je treba malo naštudirati, ne. To ni enostavna zadeva, jaz se tega malo bojim, oni bojo začeli sekati." To je bilo že vse javno objavljeno, zato zdaj govorim. Ali pa nadalje gospod Simoneti reče: "Zdaj bodo šli v kejse." Posamezni primeri mislijo kejse. Kako bodo začeli ko bojo začeli presojati kejse, kaj je zakonito in kaj ni, to je eno področje, ki ga v Sloveniji nihče ne razume. Zdaj pa vi meni povejte, a smo res taka budala, da ne razumemo v tej državi, kaj je zakonito in kaj ne? Slabi banki so torej imeli dvojna merila. Drugače so si razlagali, kaj je zakonito in kaj ne. Ampak leta dva tisoč petnajst, gospe in gospodje, smo v tem Državnem zboru imeli izredno sejo na temo kadrovanja Vlade Republike Slovenije v DUTB. Na tej izredni seji, mislim, da sva sodelovala jaz pa gospod Logar, zelo aktivno, tudi smo se obregnili ob imenovanju gospoda Simonetija na čelo DUTB-ja. Rekoč, gospod Simoneti je bil tisti izbranec, ki je bil v obdobju dva tisoč devet-dva tisoč dvanajst šef nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke, torej v obdobju, ko bi zmorali drugače delovati Nova Ljubljanska banka, kot je delovala. Pa ne trdim, da so takrat nastajala, je tudi takrat so se reprogramirali krediti in tako naprej, in so udeležen bil pri mnogih postopkih. Govorimo o istih ljudeh, ki jih je politika nastavila. Gospe in gospodje, to je samo en primer, če so rekli, da so za leto dva tisoč štirinajst mrtvi, jaz mislim, da se morajo bati te preiskovalne komisije, da moramo dati jasne signale, da jih bomo resno preiskovali in da to ne bojo, kar imajo mediji sedaj objavljeno te posnetke, da to ne bodo edini posnetki, da obstajajo še tudi drugi, če so snemali se desetkrat, se verjetno snemali vedno. Menim pa in še enkrat apeliram, da preiskovalno komisija mora te dokumente dobiti. Da naj se nikar nekdo ne poslužuje nega zakonitih dejanj brisanja dokumentacij. Verjetno tukaj mnogi izmed vas ali pa gledalke in gledalci se sprašujejo, saj spet nekaj govorijo v Državnem zboru, spet se bojo fajn imeli pa preiskovali, na koncu pa ne bodo nič ugotovili, ne. To bomo doma slišali, ko bomo prišli domov. Okej, epilog. Mi v Državnem zboru nimamo lisic, nimamo palice, da bi lahko te ljudi prisilili, da bi kazensko in odškodninsko odgovarjali. Apel na to, da pa prisluhnejo organi pregona resnosti teh obravnav, ki jih imamo in je pa ključen. Kajti se strinjam s tistim, kar je bilo v enem imeti stališč povedano, da če bo preiskovalna komisija opravila svoje delo, nihče pa zato še vedno zaradi delovanj, slabega delovanja organov pregona ali pa sodišč, ne, ne bo odgovarjal, potem bo treba naslednjem mandatu nekoga drugega preiskovati, kajti potem imamo mi tukaj res velik sistemski problem. In končen epilog bo, da preiskovalna komisija preda dokumentacijo tajno in javno, organom pregona, da naznani sume storitve kaznivih dejanj in tudi poskuša vplivati na spremembo zakonodaje. Tukaj pa smo spet v tej dvorani, v tem prostoru, dvakrat, ja, dvakrat smo v prejšnjem mandatu vložili predlog za spremembo zakonodaje za ustanovitev specializiranega državnega tožilstva, se pravi posebno skupino tožilcev, ki bi preganjali bančne kriminalce in ustanovitev posebnega specializiranega oddelka sodišča za bančni kriminal. A veste, kaj je, kaj se je zgodilo? Ob končnem in že prej vmesnem poročilu Logarjeve komisije, je ta državni zbor z vsemi glasovi za sprejel predlog komisije, da se gre ustanovitev sodišča za bančni kriminal in tožilstva. To so nam tudi tožilci predlagali, rekli so in policija, da oni pripeljejo vse stvari do konca, sodnikom dajo vse, ampak dvomijo v iskušnje, v znanje in tako dalje sodnikov, kajti dopoldne se ukvarjajo s kurjimi zadevami, popoldne pa imajo težke bančne kejse, težko bančne primere. Jaz razumem, da isti sodnik ne more obravnavati teh dveh stvari enakovredno, enakopravno, sočasno. Ampak glej ga zlomka, ta isti Državni zbor tega predloga ni podprl, pa bi lahko. Torej epilog končen mora biti to, da nekdo za kazniva dejanja, ki jih je storil v okviru delovanja slabe banke, odgovarja kazensko in otškodninsko. Ne gre za stvari iz desetih let nazaj, gre za obdobje dva trinajst, dva štirinajst, dva petnajst, šestnajst, sedemnajst, osemnajst. To je to. In že mediji ugotavljajo mnogo spornih situacij, mnogo spornih stvari, naloga preiskovalne komisije pa je, da so celotno dokumentacijo nadgradi, pridobi dokumente, upam, da tukaj ne bomo imeli težav, da bodo iz slabe banke, iz bank, Banke Slovenije in tudi drugih institucij prisluhnili parlamentarni preiskovalni komisiji in da ne bodo se igrali slepomišenja, kaj lahko pošljejo v Državni zbor, kaj ne, da se ne bomo prvo leto ukvarjali samo s tem, kar se dogajalo v dveh preiskovalnih komisijah v bančnem sistemu v preteklosti, o Logarjevi pa o Pogačnikovi. In to isti ljudje, isti sodniki bojo spet odločali o istih zadevah. Jaz upam, da so na DUTB-ju toliko zdravorazumski, da je na to igro ne bojo pristali, in če kdo lahko razbremenjen, no, naj bo toki stranka Marjana Šarca, glede na to, da govorite nove generacije v politiki, da je prišla. Imamo škarje in platno Državnem zboru, da to preprečimo in da tudi DUTB sodeluje z delovanjem preiskovalne komisije, saj novo vodstvo DUTB-ja ima to možnost. Najlepša hvala za vaše razprave. Hvala, gospod poslanec. Me zanima ali imate ...